Üdvözlöm Bauer Edit kolléganőmnek a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben készült jelentését, mely az Európai Unióban egy másik tagállam területén munkát vállaló polgároknak biztosítja jogaik gyakorlását.

célja csupán egyszerűsíteni és megkönnyíteni azok gyakorlatba ültetését. Az Európai Parlament jelenlegi törvényhozási ciklusában ez az utolsó munkajogi dosszié. Külön érdeme, hogy számba veszi és részletezi a rendelet végrehajtására vonatkozó praktikus intézkedéseket, de garantálja a származtatott munkajogok érvényesítését is, pl. a más uniós tagállamban szerzett diploma elismerését, a kettős adóztatás elkerülését vagy a zavartalan információcserét.

európai kapcsolattartó pontok létesítésének és működtetésének. A tagállamoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a fokozott mértékű mobilitás mellékhatásaira is, mert a jelenlegi krízishelyzet felfokozta az agyelszívást és a fiatalok elvándorlását épp azokból a régiókból és tagállamokból, amelyekben pedig a legnagyobb szükség lenne az uniós felzárkózásra.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell a különböző törvényes élettársi kapcsolatok és azokból származó jogok kölcsönös elismeréséről, illetve a munkavállaló jogainak védelméről is. A mostani rendelet hatálya kiterjed megkülönböztetés nélkül nemcsak az állandó munkavállalókra, hanem a határ menti ingázókra, sőt a szolgáltatókra is. Nagy öröm számomra, hogy a jelentés első olvasatban megnyugtató módon lezárja az országom polgárait különösen érintő számos érzékeny kérdések kezelését.